Mais nous savons tous que la tranquillité de ce débat par rapport d'ailleurs au débat précédent qui était un petit peu moins tranquille nous la devons aussi à une décision courageuse et solidaire qui a été prise au moment de la période de très haute tension dans la zone euro en mai dernier. En effet, c'était un week end, où les chefs d'État et de gouvernement ont créé le fameux mécanisme européen de stabilisation financière, qui permet à l'Union de contracter des emprunts sur les marchés des capitaux, afin de pouvoir octroyer des prêts aux États membres en difficulté, et ceci à certaines conditions. C'est vraiment cet esprit de solidarité qui permet de donner des garanties dans l'intérêt de l'ensemble de l'Europe, et qui confère au budget européen une vraie valeur ajoutée.

La tranquillité d'aujourd'hui nous permet donc sans doute de discuter, mais elle nous oblige surtout à aller plus loin et à faire plus dans le cadre des perspectives financières futures. Et en ce sens, je pense que nous devons augmenter le plafond de ressources propres pour créer une vraie fonction macroéconomique pour le budget européen, ce qui permet à la fois un buffer ou des plans européens d'investissement et ou encore des mécanismes de garantie selon l'état de l'économie européenne. Nous devrions également concevoir de nouveaux instruments financiers. Dans ce contexte, par exemple, les eurobonds en partenariat avec la Banque européenne d'investissement, seraient de très bons outils. Enfin, nous devons introduire de nouvelles ressources propres c'est urgent comme la taxe sur les transactions financières, la taxe carbone ou bien un impôt sur les entreprises permettant, simultanément, de réduire les contributions des États membres sur base du revenu national brut et de sortir de la fameuse discussion des contributeurs nets. Voilà l'énorme chantier qui nous attend, en particulier dans la commission spéciale, mais voilà aussi, Monsieur le Commissaire, des choses pour lesquelles il faudra que nous soyons tous volontaires.